Poštovana predsjedavajuća, prije svega želim izraziti sućut obiteljima žrtava stradalih u rušenju ukrajinskog putničkog aviona u Iranu. Tragičan je to podsjetnik kako izolirani incidenti mogu ugroziti opću sigurnost. Podržavam potpuni pristup istrazi istražiteljima svih zemalja čiji su državljani žrtve ove tragedije. Temeljna poruka treba biti poziv na deeskalaciju sukoba i suzdržavanje od jednostranih akcija jer imaju multiplicirajući utjecaj na regionalnu, ali i na globalnu sigurnost. Ubojstvo generala Soleimanija, bez obzira na njegovo djelovanje povezano sa zločinima s brojnim žrtvama, otvorilo je Pandorinu kutiju s nesagledivim posljedicama. Nadolazeći izbori u Iranu i SAD u nažalost predstavljaju dodatni izazov. Nadam se da najnoviji prijepor o povlačenju američkih trupa iz Iraka neće izazvati nove sukobe i žrtve. Jednako tako, puna podrška iranskom nuklearnom sporazumu podrazumijeva realizaciju preuzetih obveza, uključujući INSTEX, posebice u kontekstu humanitarne trgovine. Europska unija treba proaktivnu politiku, predlaganje diplomatskih rješenja koja za cilj moraju imati iransko poštovanje nuklearnog sporazuma. Tako se zaista doprinosi očuvanju mira i promicanju sigurnosti. Iran svakako treba zaustaviti nasilje nad prosvjednicima o čemu svjedočimo zadnjih dana. Zaključno, držim kako je vrijeme da u narednim zasjedanjima raspravimo i transatlantsku suradnju u značajno izmijenjenim okolnostima.